er ekki að undra þó háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins flissi vandræðalega og hæstvirtir ráðherrar sitji á bekkjunum rjóðir í kinnum framsóknarflokkurinn er búinn að tuska þá þannig til að það stórsér á þeim það er ástæða til að óska hæstvirtum forsætisráðherra sérstaklega til hamingju með daginn hann er búinn að svínbeygja sjálfstæðisflokkinn meira heldur en ég man að hafi nokkru sinni gert hæstvirtur forsætisráðherra hefur svínbeygt formann sjálfstæðisflokksins með þeim hætti að sá góði drengur treysti sér ekki til að standa við þau orð sem hann gaf flokksmönnum og þjóðinni fyrir kosningar sem hann endurtók á kjördag og síðan aftur eftir kosningarnar það er ótrúlegt þessum tökum hefur sjálfstæðisflokkurinn náð á forustu sjálfstæðisflokksins mér er raun að því og ég vil alla vega í anda góðra skáta gera mitt til þess að hjálpa hæstvirtum fjármálaráðherra upp úr því dýki sem hann er sokkinn í upp að öxlum það er þess vegna sem ég styð þessa tillögu